No, te pa dobro jutro, gremo v službo. Pižamo dol, cote gor ... Kapo, torbo, ključi, telefon, denar, osebno, kartice, gremo. Avtoključi, sneg čistiti ... Tri centimetre snega, glih toliko, da je treba čistiti. Tekočina za šipe je še not. Gumb stisni, šprica, pol pa gremo. Zapornice, baterije še deluje, gremo na severno mejo ... Most, semaforji, rdeča, rdeča, prva rdeča. Te čakamo, te vozimo, te čakamo, rosne šipe, rosne šipe, klima, klima, dve, tri. Radio, Radio City, fajn muzika, dajmo bolj na glas. Gremo na hitro cesto, levi smernik, ajde, gremo. Osemdeset omejitev, drži se, Danica, če ne bo kazen, lepo po predpisih. Previdno in po predpisih. Pesniški rondo, nočna mora. Pesniški rondo, pa tu bojo eni vozili po zunanjem skozi vse štiri izhode. Kam se te toti pelje, nazaj v Maribor se bo peljal, a me bo spustil ven tu ali me ne bo spustil, kje se naj postavim za ven. A naj peljem tako hitro, da mu pobegnem ali naj peljem čisto počasni ali še enkrat okrog iti, ne, saj bo šlo zdaj. Oni s Pesnice tudi silijo gor ko srne na cesto, ej, bog pomagaj. to smo rešili. Zdaj pa gremo naprej. Proti Pesnici. Joj, bencina še nam ni treba tankati. Zdaj pa lahko sto trideset. Podrli so postajo, to je super ... Zdaj lahko gremo kar naravnost, ni več zapornic. Sto trideset bo glih dosti ... Gledam na uro, petnajst minut je že minilo, še malo, pa bo. Straß. Evo. Evo kamioni, evo jih. Pa so rekli, da bo predpis dali, da ne bojo smeli prehitevati od Kopra do Šentilja, evo, spet. Oni vozi osemdeset, oni devetdeset, oni vozi devetdeset, ta ga prehiteva. Kdaj ga bo te zdaj prehitel, mi bomo pa čepali zadaj koku neki norci. No, pa se bo le zguncal nazaj na desni pas, no, pa bo le prišel nazaj, evo. Zdaj povsod samo gledam, da mi nekako snega vrže dol s prikolice, hvala bogu, mimo smo. Hvala bogu, mimo smo. Evo, tako. Straß. Mejni prehod, kje so papirji, tu so potrdila, spredaj kolona, malo bomo čakali, kod so toti prišli. Meja zaprta, kaj so te naredili s to mejo. Pa so še pa ljudje hodili tja jesti pa piti, ampak zdaj je pa zaprto. Vse zaprto. Kako je nekam zapuščeno to, ko neki stari teksaški ranči pa mesta. Ko, ko s prejšnjega stoletja, tam v onih filmih. Tu pa tovornjakov ... Debela Berta je to, še malo pa bo odprla, že vozi kište pira not na police, evo jih. No, sedemdeset vozim tu. Krožne, toti krožni, saj normalno gremo dalje. No, pa smo že v Straßu, koliko sem rabila, dvaindvajset minut, no ja, saj to ni tako strašno, kar hitro prišla. Zdaj bom tu parkirala ... Pa avto zaklenem pa da pospravim ključ, da si ga ne izgubim do naslednjič. Ajde. Čao, menjamo avto pa gremo z drugim naprej. No, tu pa bolj nizko sedim. Gre pa celo bolj hitro ko oni, potegne fejst. A smernike že dam, smernike, samo drugo me pa že vse nekaj zadnje stalo. Danes bom te imela štiriindvajset kilometrov na eno stran, pol bom imela štiriindvajset na drugo stran, je oseminštirideset, pa če bom še službenih naredila sedeminštirideset, bo to petindevetdeset, petindevetdeset? Ja, lahko rečem okroglo sto kilometrov. No, ja, saj to sto kilometrov, sto minut, ura pa pol sem v avtu. No, ja, to še gre. Je že bilo hujše. Toliko še zmoremo zdaj. Pol pa ko doma parkiraš, pa tri dni se ne rabiš voziti, pa tudi ni slabo. Ja, zdaj pa domov po isti poti ... Doma pa te na nekaj na hitro naredimo za jesti, kaj bi te bilo najbolj hitro? Pa mislim, da takoj testenine. Te damo v veliki največji pisker na ... Indukcija pa res dela, indukcija pa dela hitro ko ... Bolj ko plin pa bolj ko vse druge. Tako da ne rabiš mikrovalovke sploh ne, če imaš indukcijo. Voda zavre v treh minutah, ta veliki pisker. Soli, špagete noter pet minut, omako ... Je že pripravljena, samo za zagreti in to bo to. Malo sirčka naribamo, solato in je v desetih minutah kosilo gotovo, tako je to hitro čas. Deset minut narediš kosilo. Včasih smo pa porabili za kuhanje dve ure dopoldne. Najmanj. Priprave, naprave, ampak zdaj imamo pa za to smeti tri vreče, včasih je pa bilo čisto malo, da si v pesti nesel v kanto ali pa celo vrgel za grm za gnojilo. Zdaj pa embalaža, embalaža, embalaža. Pa imaš zabojnik za embalažo, pa je že spet poln, pa moraš vreči v skupne odpadke, črni zabojnik. Pa saj ločujem, saj ločujem, zdaj edino, vode porabim celega haufna, ker spiram pločevinke ... Pa tetrapake od mleka vse sperem od znotraj, pa pol šele vržem v embalažo. Steklenice tudi splaknem, pol zamaške posebej, papir itak ... Da ne govorimo o bioodpadkih, tudi tam olupki od krompirja, od jabolk, potem kavna usedlina ... Pa dobro, saj to ni tako. V glavnem, vsak večer nisem tri posode, včasih sem pa vsake tri dni nesla eno vrečko malo. Kakšna je razlika v teh letih nastala pri kuhanju. Zanimivo. Zato pa se dušimo v smeteh. Bomo morali vsi za to nekaj narediti. Malo bolj lokalno, kis, saj grem h kmetu tudi, pa kupim v zaboju stvari, zelenjavo v enem zaboju, da ni več toliko zapakirane zelenjave pa tega. Plastike. Po drugi strani pa ... No, Sivkec! Ja, še hrano za živali, evo, tako, dobro.